Cu toate acestea, nu am semnat rezoluția comună referitoare la subiectul pe care îl discutăm acum, pentru că ni s a părut că ea e mai degrabă orientată de o intenție electorală, și nu legată de o urgență presantă, așa cum s a întâmplat în

Suntem, însă, ca și colegii noștri din celelalte grupuri politice, îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Uganda, Nigeria, India sau Rusia. Cerem președintelui ugandez să abroge paragraful 415 din Codul Penal al acestei țări, care face din relațiile sexuale între persoanele de același sex un delict. Cerem, de asemenea, președintelui Nigeriei să abroge secțiunile 214 și 217 din Codul Penal nigerian, care se raportează în același fel la relațiile dintre persoane de același sex.